Uns liegen jetzt drei verschiedene Pakete zur wirtschaftspolitischen Steuerung vor Die sechs Vorschläge der Kommission, der Pakt für Wettbewerbsfähigkeit derzeit verhandelt unter Federführung von Herrn Van Rompuy und Herrn Barroso und die Vertragsänderungsvorschläge und damit verbunden die Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus.